Ich möchte den Sprecher nur kurz fragen, wie er sich denn eine Autonomie unter Eigenregie, unter Verwaltung der Kaschmiris vorstellt, denn dieses Land würde mit Sicherheit am Tropf der Gemeinschaft hängen. Sie haben ökonomisch nichts zu bieten sie müssen sich Indien oder Pakistan oder geteilt, wie auch immer die Lösung ist, anschließen.